Señor Presidente, Hodei es un ciudadano europeo, un vasco de 23 años, que, gracias a su esfuerzo y a diversos programas comunitarios, adquirió formación y experiencia y empezó a trabajar como ingeniero informático en Bélgica. El pasado 19 de octubre desapareció sin dejar rastro en el centro de Amberes. La policía encontró su móvil, tarjetas bancarias y documentación en manos de unos delincuentes. Sus padres, desde el País Vasco, quieren transmitirles hoy su dolor y su angustia y hacer un llamamiento para que la policía y las instituciones de Bélgica, así como Europol, sigan trabajando hasta esclarecer un suceso impropio de una gran ciudad europea.

Finalmente, les animan a propiciar una colaboración más estrecha a nivel europeo para investigar las desapariciones, porque la certeza de la muerte es dura, pero la incertidumbre en que ellos viven desde el pasado 19 de octubre es morir cada día.